Agenția Europeană pentru Medicamente ne spune că, numai anul acesta, peste cinci sute de tineri au devenit dependenți de substanțele psihoactive, care se procură foarte ușor.

Substanțele psihoactive trebuie definite ca droguri și trebuie interzise. Raportul cere sancțiuni minime, deci sancționarea lor cu limite minime la sancțiuni, și aplicarea unitară în statele membre. Aici eu am o părere diferită de raportor, în sensul că, înainte de sancționare și de condamnare pentru cei care sunt numai consumatori, trebuie să asigurăm îngrijire medicală și tratament medical, pentru că scopul este să i facem bine, nu neapărat să se ducă la închisoare sau să fie sancționați și apoi să continue să ia droguri.